La misère appelle son lot de misères et malheureusement, ce sont toujours les plus faibles qui paient, et particulièrement les enfants.

D'une part, je pense qu'il faut soutenir l'État dans ses politiques de développement rural et d'éducation.